Señor presidente, señor comisario, mejorar y facilitar el ejercicio de la iniciativa ciudadana europea es una contribución a la democracia y al necesario acercamiento de la ciudadanía a los asuntos europeos. Es una buena noticia constatar que muchas de las mejoras que se han introducido en este informe para hacer más útil, accesible y sencillo el ejercicio de este derecho proceden de los propios ciudadanos. Lo digo además desde el conocimiento de haber vivido muy de cerca el proceso seguido por una de estas iniciativas, Minority Safe Pack, que ha conseguido el número mínimo de firmas necesarias en doce Estados miembros para presentarla para su toma en consideración. Lo propuesto responde a las dificultades que viví tan de cerca. Espero que las mejoras incrementen el número de iniciativas que se plantean, el de ciudadanos que se implican en promoverlas y el de las que se admiten a trámite. Es una buena idea que sobre las iniciativas se celebren audiencias públicas en el Parlamento, que se debatan en Pleno y se produzca una propuesta de resolución. También es positivo que se flexibilice el plazo del que disponen los proponentes para recoger apoyos y la Comisión para admitir o rechazar las propuestas. Y asimismo que se mejoren objetivamente las plataformas y recursos técnicos de que dispondrán de oficio los proponentes. Sería buena idea que su régimen lingüístico se adaptase a toda la diversidad cultural de la Unión. Los hablantes de lenguas minorizadas que reivindicaban en el Minority Safe Pack respeto para las mismas comprobaron que las herramientas disponibles no se ofrecían en esas lenguas que son oficiales en varias regiones de los Estados miembros. Es un problema de sensibilidad y proximidad.